Această dezbatere este deosebit de oportună, în condițiile în care revitalizarea economiei UE a rămas fragilă, iar statele membre încă se confruntă cu o situație deteriorată pe piața muncii. De aceea este necesar ca societatea europeană să devină o societate bazată pe cunoaștere. UE trebuie să se asigure că cererea și oferta de muncă sunt mai bine corelate și că populația activă dispune de competențele necesare pentru a ocupa posturile nou create. În aceea ce privește România, cel mai recent raport de monitorizare al Comisiei arată că piața muncii s a stabilizat de la începutul anului 2010. Totuși, redresarea nu poate fi însoțită imediat de reducerea șomajului, iar tinerii români rămân, din păcate, una din categoriile cele mai afectate.